bankanna hæstvirtur forsætisráðherra hefur rakið aðdraganda hrunsins séð með gleraugum þess sem ekki vill kannast við ábyrgð afsakanir hæstvirtur forsætisráðherra eru innantómar þegar hún kannast ekki við að eiga nokkurn hlut að málinu endurreisnin er skammt á veg komin vegna þess að öll áherslan hefur verið lögð á að bæta við nýjum verkefnum eitt helsta kosningaloforð og eitt helsta lím samfylkingarinnar umsóknaraðild að evrópusambandinu er nú komið á koppinn þetta undirleggur stjórnkerfið nú um stundir nú sitja embættismenn við og svara tvö þúsund fimm hundruð ritgerðarspurningum stjórnsýsla sem ætti að vera að fást við að endurreisa ísland

jafnframt hefur verið ráðist út í víðtæka endurskipulagningu á stjórnsýslunni það tekur enn tíma frá endurreisninni það hafa verið boðaðar breytingar á leikreglum í sjávarútvegi

hefur sett sjávarútveginn í uppnám valdið óvissu

veggir eru settir upp fyrir erlenda fjárfestingu og fyrir orkunýtingariðnaðinn sem skapar gjaldeyri sem við þörfnumst svo mjög núna í meginatriðum getum við sagt að öll efnahagsvandamál okkar íslendinga byggja á þrem grunnvandamálum það er á lausn icesave deilunnar á lausn óreiðunnar í ríkisfjármálum og að leysa skuldavandamál heimila og fyrirtækja þegar þessi þrjú grunnvandamál eru leyst rekjast upp öll önnur efnahagsvandamál ekki af sjálfu sér en það eru forsendur fyrir því ef ég vík mér að icesave það liggur fyrir að alþingi hefur fest í lög fyrirvara við ríkisábyrgð á svokölluðum icesave lánum og þessir fyrirvarar tryggja að ísland muni ekki lenda í efnahagslegum ógöngum í framtíðinni við að

hafði ekki hagsmuni íslendinga að leiðarljósi þegar upphaflegi lánasamningurinn var undirritaður svo mikið liggur fyrir þeir sem störfuðu að því að búa til þessa fyrirvara upplifðu að þeir væru að semja við þingmenn frá hollandi og bretlandi en ekki við íslenska þingmenn eins öfugsnúið og það nú er nú liggur fyrir að bretar og hollendingar sætta sig ekki við þessa fyrirvara og hvað tekur þá við þeir hafa ekki formlega svarað því að þeir samþykki ekki fyrirvara en ef þeir segja nei þá er ljóst hvaða leið verður þá er sest aftur að samningaborði og við það samningaborð verður notast við þau viðmið sem alþingi íslendinga hefur leitt í lög lengra getur samninganefndin ekki komist ef sagt er já þá er þetta ekkert mál þá er búið að samþykkja fyrirvarana og ríkisábyrgðin tekur gildi og málið er úr sögunni en það er kominn annar vinkill í málið dagsetning sem stöðugt færist nær og það er hin ógurlega dagsetning tuttugasta og þriðja október

ræður ekki yfir nægilega miklu fjármagni til að geta staðið í skilum við þessa skuldbindingu það er óumdeilt að tryggingarinnstæðusjóðurinn þarf að greiða skuldbindinguna jafnframt er það óumdeilt að varnarþing sjóðsins er í reykjavík héraðsdómur reykjavíkur þannig að þá fer þetta ef bretar og hollendingar kæra sig um þá geta þeir sótt rétt sinn fyrir dómstólum fyrir héraðsdómi reykjavíkur og þá er ótvírætt hvar skuldbindingin liggur og þá er engin ástæða til að ströglast lengur við þá verðum við að sætta okkur við orðinn hlut en ég held að hollendingar og bretar muni linast í þeirri afstöðu sinni þessari hörðu afstöðu sem þeir eru í núna og þurfi að undirgangast þessa fyrirvara sjáum til hvað varðar ríkisfjármálin er ljóst að staðan í ríkisfjármálum er gríðarlega erfið og þau úrræði sem ríkisstjórnin hefur gripið til er annars vegar niðurskurður og hins vegar skattahækkanir skattahækkanirnar sem liggja fyrir munu kosta íslensk heimili um það bil ein mánaðarlaun næstu árin þannig að skattahækkanirnar jafngilda því að það séu tekin ein mánaðarlaun af fjölskyldunni jafnframt eru lagðir til sextán milljarðar í skatta á orkunýtingariðnaðinn það er ljóst að það er langt frá því að vera gott fyrir það að draga að erlenda fjárfestingu til að skapa þann gjaldeyri sem við þurfum svo mjög sú leið sem ríkisstjórnin hefur ákveðið að fara með fjárlagafrumvarpinu með niðurskurði á skattahækkunum dýpkar og lengir efnahagslægðina og þetta var staðfest af mótís í þar síðustu viku þeir bentu á þetta atriði nákvæmlega ein og við sjálfstæðismenn höfum bent á fjármagnstekjuskatturinn er tálsýn hækkun skattsins mun ýta fjármagninu þangað sem skattar eru lægri vegna þess að fjármagn er nákvæmlega eins og kvikasilfur það skreppur undan sköttum við sjálfstæðismenn leggjum til níutíu milljónir króna afkomubata fyrir ríkissjóð án þess að skattar séu hækkaðir á fólk og fyrirtæki og um leið er staðinn vörður um heilbrigðis mennta og velferðarkerfi víkur þá að skuldamálunum ég vil fagna úrræðum félagsmálaráðherra til handa heimilunum þetta er í anda þeirra lausna sem við sjálfstæðismenn höfum boðað og þetta uppfyllir þau grundvallarprinsipp sem svona aðgerð þarf að uppfylla að mestu en vandinn við þetta er að greiðslubyrðin sem léttist af heimilunum við þessa aðgerð félagsmálaráðherra peningarnir fara allir í nýjar skattahækkanir þannig að greiðsluvandi heimilanna mun halda áfram hann mun halda áfram vegna þess að ábatinn af lækkun greiðslubyrði er étinn upp í skattahækkunum jafnframt er rétt að benda á að ekki hafa enn komið fram nein úrræði handa fyrirtækjum

og það að þeim er torveldað enn að hefja fjárfestingar meðal annars með orkusköttunum sem við sáum það sem okkur íslendinga vantar sárlega er heildstæð